Ho detto però che nel valutare la necessità perché io la ritengo una necessità dell'obbligatorietà dell'etichettatura sulle carni, non possiamo trascurare il fatto che questa possa non è detto che lo debba fare comportare un aggravio di costi non solo per le grandi imprese alle quali si è riferita lei, ma anche per le piccole e medie imprese, che molte volte sono importanti proprio

Pertanto ritengo che, laddove ci siano questi problemi e questi eccessi di costi, un conto è dire appunto che lasciamo da parte l'obbligatorietà dell'etichettatura, un altro conto è dire che prevediamo delle soluzioni di semplificazione che vanno incontro proprio alla sostenibilità del sistema.